Je salue le travail de notre rapporteur, qui nous a permis de retirer quelques points parmi les plus problématiques, comme la TDAWN d'Interpol, qui permet à certains pays de rattraper leurs opposants en fuite, comme on l'a vu récemment dans le cas de Saoudiens. Cependant, nous refusons les indicateurs de risque qui mélangent sécurité, immigration irrégulière et risque sanitaire. Bonjour le principe de finalité! Nous refusons l'intégration des visas de long séjour, qui ne relève pas de la compétence de l'Union. Bonjour la subsidiarité! Nous sommes scandalisés par le relevé des empreintes digitales des enfants et surtout par son abaissement de 12 à 6 ans, quels que soient les motifs mis en avant. Bonjour la proportionnalité! Nous disons non à ce texte, comme à tout le paquet Frontières. Nous refusons la logique du tout sécuritaire, du tous fichés aux coûts exorbitants.